Chcel by som sa najskôr poďakovať pánovi komisárovi Fülemu, ale aj obidvom spravodajcom za ich pozitívny prínos k otázke rozširovania Európskej únie, pretože príklad Srbska a Kosova ukazuje, že táto politika pokračuje a prináša

Chcem len poznamenať, že my očakávame reformy naozajstné, bez kľučkovania, bez chytráčenia, a že očakávame ich úplnú implementáciu.

Verím však, že srbská vláda pretaví dôveru, ktorú dostala od európskych partnerov aj od svojich voličov, do úspešného začatia prístupových rokovaní až do ich úspešného zakončenia. Pokiaľ ide o Kosovo, vlaňajšia dohoda medzi Prištinou a Belehradom je historickou udalosťou. Posun vo vzájomných vzťahoch však musí pokračovať, Únia by to mala sledovať a kontrolovať plnenie. Začatie rokovaní o stabilizačnej a asociačnej dohode, dobre zvládnuté lokálne voľby a pokrok v niektorých reformách sú signálmi toho, že Kosovo taktiež napreduje. Zo strany Únie by sme sa mali snažiť o čo najširšiu podporu účasti Kosova v regionálnych a medzinárodných organizáciách, lebo to dodá viac zodpovednosti politickým lídrom, aj na domáce dianie, a mali by sme urobiť pokrok v otázke liberalizácie vízovej povinnosti, pretože Kosovo zostáva izolovanou krajinou na Balkáne a to nie je dobré ani pre nich, ani pre nás.